În strategie afirmați că se irosesc anual între 70 și 105 miliarde de euro prin deșeuri din plastic nereciclate. Vă referiți și la pagubele provocate la nivelul mediului prin deșeuri marine sau arderea deșeurilor din plastic. Însă trebuie să vorbim și despre costurile la nivelul sănătății. În fiecare an, sunt generate milioane de tone de deșeuri din plastic cu impact poluant asupra mediului și care sunt dificil, dacă nu imposibil de eliminat. Care sunt riscurile asupra sănătății produse de fragmentele minuscule de plastic ce pot fi găsite acum în aer, în apa potabilă, în unele alimente pe care le consumăm? Conform strategiei, Comisia se va asigura că microparticulele de plastic intră sub incidența legislației privind substanțele chimice. E un pas important, dar s ar putea să nu fie suficient. Uniunea Europeană nu a făcut suficiente progrese în ceea ce privește cercetarea și reducerea expunerii cetățenilor la substanțe toxice, deși are obligația de a face acest lucru potrivit celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu.